Treba povedať, že Únia ako celok v tejto oblasti toho zatiaľ veľa nespravila.

Ako však môže byť sloboda prejavu národnou záležitosťou, keď podľa Charty základných práv Európskej únie má každý právo na slobodu prejavu a rešpektuje sa sloboda a pluralita médií. Charta je právne záväznou súčasťou Lisabonskej zmluvy, preto som presvedčená, že je žiaduce, aby Únia konala proti národným zásahom do slobody prejavu a tlače, či sú to už snahy obmedziť médiá pod zámienkou boja proti terorizmu, alebo sa jedná o ochranu novinárov a anonymity zdrojov. Istá miera harmonizácie legislatívy v tejto oblasti bude nevyhnutná, ak chceme, aby Únia efektívne presadzovala slobodu prejavu a tlače. Alarmujúcou skutočnosťou je v tomto období aj situácia v Rumunsku, kde bezpečnostný kabinet pod vedením prezidenta Rumunska prijal programový politický dokument vyjadrujúci národnú stratégiu, v ktorom definoval médiá ako jednu z možných hrozieb bezpečnosti krajiny. Je dôležité zdôrazniť, že situácia v Rumunsku je v absolútnom rozpore so zmluvou, kodanskými kritériami či Dohovorom o základných ľudských právach a slobodách.

Jednoznačne musíme takýto postup Rumunska odmietnuť a vyzvať rumunských vládnych predstaviteľov na zmenu národnej legislatívy a jej zosúladenie so základnými a zásadnými právnymi dokumentmi, na ktorých je Únia založená.

Iba nedávno prijal Island veľmi progresívny zákon o ochrane novinárskych zdrojov a na podporu investigatívnej žurnalistiky.